Ja, Najlepša hvala za besedo. Vsi skupaj se zavedamo, da je treba urediti položaj upokojencev, in sicer, z uvedbo popravkov v sedanjem sistemu pokojninskem. Čim prej pa je treba priti tudi do konsenza o izvedbi, sprememb in nadgradnji pokojninskega sistema, ki bo jasno dolgoročno tudi finančno vzdržen. Že v koalicijski pogodbi in ob pisanju koalicijske pogodbe smo se vsi koalicijski trenutni partnerji pogovarjali, da je treba, zagotoviti upokojencem, da po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino, da jim omogočimo, da se ponovno vključijo v delovno aktivnost. Tako da za tem še vedno stojimo. Treba pa je seveda teh stvari se lotiti logično, sistematično in pa z vključitvijo celostnega sistema različnih področij od socialne politike, dolgotrajne oskrbe zdravstvene reforme, davčne in pa tudi, delovne reforme. Želimo si, da bi bodoče generacije upokojencev lahko izboljšale svoj socialni položaj in da bi jim v ta namen lahko zagotovili karseda čim več virov. Sprememba, predlagana sprememba s strani Nove Slovenije Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in ni rezultat doseženega soglasja socialnih partnerjev. Želimo si, da bi bi v ta primerljivi položaj lahko vključili vse in da bi bila ta sprememba karseda pravična. Torej predlagana novela ne uvaja sistemske rešitve in ne bi bila pravična za vse, pokojnino bi namreč omogočili samo tistim, ki opravljajo dejavnost, kar pomeni pa le ožjemu krogu zavarovancev. In to bi bilo sporno z vidika tudi ustavnosti predlagane rešitve. Zato v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca predlagane rešitve ne bomo podprli. Hvala.